Nice, a soli nove anni, decise di opporsi alla volontà della sua famiglia, di opporsi alle sue tradizioni.

Nice è una giovane donna masai che, dopo essere sfuggita all'infibulazione, ha deciso di dedicare tutta la sua vita alla lotta contro questa pratica dannosa e violenta. Con l'aiuto della NGO Amref è riuscita a studiare, diventando educatrice per la salute riproduttiva delle donne. Con queste conoscenze è riuscita a convincere gli anziani della sua comunità che un cambiamento era necessario. Nuove pratiche più sicure che hanno salvato migliaia di donne. Oggi Nice è ambasciatrice Amref per la lotta in tutto il mondo contro le mutilazioni genitali femminili. Questa piccola grande donna ha voluto cambiare le cose e con lo studio l'ha potuto fare. I fenomeni migratori in aumento portano con sé tradizioni e culture che non possono essere ignorate. Si pensi a tutte quelle donne e ragazze di seconda generazione, donne europee nate e cresciute con le nostre usanze, schiacciate tra due culture. Allora diamogli voce, diamogli centri di supporto e di informazione per loro e per le loro famiglie, diamogli la possibilità di fare la differenza, come Nice ha insegnato a tutti quanti noi.